Najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljeni še enkrat. Družina je temeljna celica vsake družbe, saj njen prvotni namen v osnovanju družine. Pa uvodoma poglejmo nekaj osnovnih podatkov iz tega področja. V preteklih letih se je povečalo število zakoncev brez otrok in dvignila se je povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka. Po podatkih statističnega urada je povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka več kot devetindvajset let, kar je štiri leta več, kot je bila v letu tisoč devetsto petindevetdeset. Slovenske družine imajo v povprečju ena cela šestnajst otroka, če upoštevamo le družine z otroki, pa ena cela šestinpetdeset otroka. Kar triinpetdeset odstotkov družin so družine z enim otrokom. Družin z dvema otrokoma je šestintrideset odstotkov. Družin s tremi ali več otroki je zgolj enajst odstotkov. Eden izmed glavnih razlogov za trenutno stanje družin so spremenjene gospodarske in družbene razmere, zlati skrb za ekonomsko preživetje in spremembe na področju zaposlenosti moških in žensk. Zaradi demografskih sprememb in izzivov, ki jih prinaša staranje prebivalstva, je izjemnega pomena, da kot država s posebnimi ukrepi spodbujamo odločanje za zakonsko zvezo, ustvarjanje družin in rojstva otrok. V Slovenski demokratski stranki smo se zavezali in skrb za družino ter spodbujanje družinskega življenja postavili visoko na prioritetno lestvico. V okviru danih zmožnosti in vplivanje države na družinsko življenje bomo naredili vse, da bo družina ostala osrednja celica našega bivanja. Vse ukrepe, ki gredo v smeri izboljšanja statusa družin tako seveda podpiramo. Tudi v zakonu, ki je pred nami, podpiramo spremembe, kot so ponovna uvedba univerzalne pravice do pomoči ob rojstva otroka v obliki nakazila in ustrezen znesek popravka višine iz dvesto osemdeset evrov na petsto evrov. Dvig zneska za dodatka za veliko družino, in sicer iz tristo petindevetdeset na štiristo petdeset evrov za družine s tremi otroki in iz štiristo osemdeset evrov na šeststo petdeset evrov za družine s štirimi in več otroki. Spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih bomo v Slovenski demokratski stranki seveda podprli. Hvala.